Doamna președintă, mii de oameni au ieșit în stradă cerând dreptate pentru Daphne Caruana Galizia, omorâtă, reamintesc, în cruciada împotriva corupției din Malta.

Colegii ei au spus ucigașii nu i au omorât spiritul, nu vor putea să ne amuțească pe noi toți! și oamenii au strigat nu luați în deșert democrația!

Au apărut Paradise Papers și avem peste treisprezece milioane de noi documente care ne arată dimensiunea enormă a corupției și a spălării banilor. Totul se întâmplă aici, sub ochii noștri și în Europa și cu complicitatea noastră, dacă nu facem nimic. Daphne avea dreptate și tocmai de aceea a murit. Suntem complici pentru că nu luptăm până la capăt, dacă nu luptăm până la capăt, pentru desființarea paradisurilor fiscale, pentru eliminarea acțiunilor la purtător, pentru accesul public, total, la beneficiarii reali ai acțiunilor din toate companiile private sau de stat și pentru multe alte lucruri care ar putea elimina acest război împotriva oamenilor, a oamenilor cinstiți, acest război al celor care se îmbogățesc și fac miliarde prin corupție, fraudă, spălare de bani și reușesc să scape de lege. Pe noi nu ne au redus la tăcere și vom merge mai departe și mai mult având în noi spiritul lui Daphne.